Poštovani predsjedavajući, uspostavu Obzora Europa i dodatna ulaganja u znanost i istraživanje mogu samo pozdraviti. Europa mora više ulagati u znanstvenu izvrsnost i inovacije da bi ostala globalno konkurentna i Unija u ovom području doista može ponuditi dodatnu vrijednost. No dodatna sredstva neće dati željeni učinak ako se znanstvena postignuća u cijeloj Uniji ne budu jednako vrednovala. Poznato je da velika većina projekata financiranih preko Europskog istraživačkog vijeća odlazi u stare članice, dok nove i slabije razvijene dobivaju mrvice.

Također, znanstvenici unutar programa Obzor Europa trebaju imati jednaki tretman, neovisno o državi članici iz koje dolaze. Samo na taj način možemo privući mlade da se bave znanošću i inovacijama u cijeloj Europi te stvoriti pretpostavke da ostanu u svojoj domovini i tamo stvaraju prosperitet koji će onda doprinositi rastu cijele Unije.